Spoštovani podpredsednik, spoštovane poslanke in poslanci! Vlada Republike Slovenije se je ob podpisu stavkovnega sporazuma petega januarja dva tisoč osemnajst v tretji točki zavezala, da bo Ministrstvo za obrambo v začetku januarja dva tisoč osemnajst vložilo v postopek Predlog zakona o spremembah Zakona o gasilstvu, ki bo uredil vprašanje dodatka za stalnost, in sicer tako, da bo položaj pokličnih poklicnih gasilcev primerljiv z drugimi uniformiranimi poklici. Predlog zakona je v postopek v državnem zboru marca dva tisoč osemnajst vložila že vlada v prejšnjem sestavu, vendar do njegove obravnave do konca mandata državnega zbora v prejšnjem sklicu ni prišlo, zato sedanja vlada predlog zakona ponovno vlaga v državni zbor. Pri tem bodo poklicni gasilci upravičeni do poračuna nastale razlike pri izplačilu dodatka od prvega januarja dva tisoč osemnajst naprej. S predlagano dopolnitvijo Zakona o gasilstvu se dodatek za stalnost ureja primerljivo z drugimi uniformiranimi poklici in hkrati izpolnjuje zavezo Vlade Republike Slovenije iz stavkovnega sporazuma. Predlog zakona določa, da poklicnim gasilcem, ki v skladu s sistemizacijo delovnih mest opravljajo operativne naloge gasilstva, pripada za vsako začeto leto dela na taki dolžnosti nad pet let dodatek za stalnost. Hkrati določa, da se javnemu uslužbencu, ki je premeščen na delo v poklicno gasilsko enoto, za določitev dodatka za stalnost šteje tudi delovna doba v organu, iz katerega je premeščen, če je bil po predpisih in pogojih, ki veljajo za organ, iz katerega je premeščen, upravičen tudi tam do tega dodatka za stalnost. S predlaganimi dopolnitvami Zakona o gasilstvu bo položaj poklicnih gasilcev glede dodatka za stalnost postavi primerljiv z drugimi uniformiranimi poklici, kot so policisti, pripadniki stalne sestave Slovenske vojske in pooblaščene uradne osebe po Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij. Na ta način se bo na ta način se na ustrezen način uveljavi tudi razlika med poklicnimi gasilci in ostalimi delavci na področju zaščite in reševanja, ki so do sedaj imeli dodatek za stalnost urejen enotno v Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Dejstvo je, da poklicni gasilci neposredno izvajajo operativne naloge reševanja ljudi in premoženja in so v tem smislu veliko bolj primerljivi z ostalimi uniformiranimi poklici. Sprejem zakona bo imel finančne posledice za lokalne skupnosti, v katerih so organizirani javni zavodi na področju poklicnega gasilstva. Na podlagi pridobljenih podatkov od vseh štirinajstih zavodov na področju gasilsko-reševalne dejavnosti o številu operativnih gasilcev so finančne posledice ocenjene na sto petinštirideset tisoč evrov na letni ravni. Naj vas na koncu še obvestim, da je v javni obravnavi tudi že predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gasilstvu, ki prinaša, tako kot smo že večkrat najavili, obširnejše spremembe na področju gasilstva, ki so bile predlagane s strani Gasilske zveze Slovenije in drugih pomembnih deležnikov na področju gasilstva. Hvala lepa.